Señor Presidente, ETA ha originado mucho dolor y debe desaparecer definitivamente. La sociedad vasca rechaza sus crímenes. La única opción política que no los condenaba fue ilegalizada. El pasado 7 de febrero corrigieron su posición. Han constituido un nuevo partido, cumpliendo los requisitos que marcan las leyes españolas y las sentencias judiciales. Han escuchado, así, lo que hace décadas exigíamos la sociedad vasca, sus instituciones y sus legítimos representantes, que trabajan también para reconocer y reparar el dolor de las víctimas. Pero también hay que decir que los criterios penales de excepción aplicados en España contra ETA han originado, en ocasiones, graves vulneraciones de los derechos fundamentales. En nombre de la lucha antiterrorista se han criminalizado gratuitamente ideologías y hasta la lengua vasca. Ya les conté aquí el caso del periódico Egunkaria Hay otros ejemplos. Que no se repitan. Por estas razones, debemos apoyar la presencia del nuevo partido en las próximas elecciones de mayo.